Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, în contextul global actual, când liderii marilor puteri schimbă strategiile economice și de securitate, Uniunea Europeană trebuie să rămână unită. Sunt pro european, iar țara mea este între primele trei țări pro europene între statele membre, dar vreau o Europă echitabilă, cu tratament egal al statelor membre și al cetățenilor. În ultimii zece ani, Uniunea Europeană a înregistrat un eșec vizibil la cel mai important capitol coeziunea socială. Cartea albă prezentată de domnul Juncker arată o Europă fără o viziune clară, domnul Juncker arătând o nepăsare nepermisă unui președinte al Comisiei Europene. Nereușitele proiectelor de solidaritate, securitate și coeziune socială se datorează și administrațiilor naționale, dar și celor europene.

Este un moment crucial și, de aceea, cer Comisiei și Consiliului să găsească